Szeretnék tényszerű és számszerű felvilágosítást kérni Öntől arról, hogy mi a pontos jogi helyzete azoknak, akik Európából elmennek az Iszlám Állam kötelékében harcolni, és utána visszatérnek Európába?

Bűncselekménynek minősül e az, hogy valaki ezt teszi, vagy pedig meg kell várni, amíg megöl valakit, amíg terrorcselekményt követ el, és majd csak akkor vonják felelősségre? Ha ez idő szerint nem bűncselekmény, akkor nem kellene e bűncselekménnyé nyilvánítani úgy nevezett sui generis saját képi bűncselekménnyé azt, hogy ha valaki egy terrorszervezet kötelékében külföldön harcol?

Megfontolás alatt van e ez a kérdés, illetőleg tévednek e azok, akik hozzám hasonlóan úgy gondolják, hogy itt valami nagyon nagyon nincs rendben?